Najlepša hvala, predsedujoči. Kolegice in kolegi, spoštovana ministra. Že vrsto let je problem politično nekorektna in nehigienična drža države Republike Slovenije, ko se v protiustavnih kontekstih, uradni funkciji aktivno, udeležuje verskih obredov Rimokatoliške cerkve. Tako imenovana maša za domovino, recimo, je cerkveni obred, ki se sklicuje na državne praznike, s čimer si RKC prilašča status, neke državne cerkve. Predstavniki oblasti in državni organi pa ji seveda s svojo, udeležbo, dajejo to legitimiteto. Zdaj enaindvajsetega decembra se je zgodila ena taka maša, v ljubljanski stolnici, katere, na katero so se, katere so se udeležili predsednik Državnega sveta, minister za zunanje zadeve in tako naprej in tako naprej. Na tej maši je celo oseba v uniformi Slovenske vojske sodelovala v bogoslužju, brala je na prižnici. Enaindvajsetega junija podoben scenarij, prav tako pri verskem obredu so sodelovali predstavniki enote za protokol, Slovenske vojske ter kvintet trobil orkestra Slovenske vojske pa isti, isti politični vrh, na čelu, s celo s predsednikom republike Borutom Pahorjem. No, na drugi strani pa imamo potem primere, ko se predstavniki Rimokatoliške cerkve, vključujejo v državne prireditve, so del državnega protokola, decembra lani recimo ob dnevu državnosti in na slavnostni seji, državnega zbora, pa na proslavah v Cankarjevem domu in in tako naprej, kjer pa v protokolu, zelo zanimivo, ne vidimo predstavnikov drugih, drugih verskih skupnosti. Se opravičujem. Potem pa je tukaj še politični vrh in, in Vatikan, redna, redna srečanja s s papežem oziroma s papeži. Miro Cerar, se je dvakrat že z njim srečal, tudi, gospa, gospa Alenka Bratušek in tako naprej in tako naprej. Zdaj videti je, da gre za eno tako pogosto kršenje ustavnega načela s strani vladajoče politike. Sedmi člen ustave določa, določa, da so države in verske skupnosti, ločene, verske skupnosti pa v očeh države enakopravne. Zdaj pa v zvezi s tem vprašam, v čigavem imenu se cerkveni se cerkvenih obredov udeležujejo predstavniki političnega vrha? Kdo je odredil sodelovanje pripadnikov policije in vojske pri cerkvenem bogoslužju? Po kakšnem ključu so v državni protokol vključeni predstavniki verskih skupnosti in zakaj je očiten dominat Rimokatoliške cerkve, ko pa imamo sedeminpetdeset verskih skupnosti? Na kakšen način, Slovenija uresničuje ustavno določbo ločenosti cerkve in države? Zakaj država ne spoštuje z ustavo zapovedane ločenosti cerkve in države? In na kakšen način država sankcionira tovrstno neustavno delovanje. Hvala lepa .